virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um breytingu á lögum um almannatryggingar lögum um félagslega aðstoð lögum um sjúklingatryggingu lögum um heilbrigðisþjónustu lögum um málefni aldraðra og lögum um eftirlaun til aldraðra frá meiri hluta heilbrigðisnefndar nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund fjölmarga aðila sem gerð er grein fyrir í nefndaráliti einnig hafa nefndinni borist umsagnir frá félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga og félags og tryggingamálanefnd jafnframt hafa borist ýmis gögn sem málinu tengjast frumvarp þetta er flutt í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá tuttugasta og þriðja maí tvö þúsund og sjö um breytta verkaskiptingu milli ráðuneyta og tekur sérstaklega til flutnings verkefna frá heilbrigðisráðuneyti til félags og tryggingamálaráðuneytis á sviði almannatrygginga og öldrunarmála frumvarpið hefur sama markmið og frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan stjórnarráðs íslands hundrað þrítugasta mál sem nú er til meðferðar á alþingi tilgangur frumvarpsins er að gera fyrirkomulag heilbrigðis og tryggingakerfisins auðskiljanlegra og aðgengilegra almenningi það verður meðal annars gert með því að samhæfa og gera skilvirkara hlutverk ríkisins sem kaupanda heilbrigðisþjónustu gagnvart þeim sem hana veita og einfalda almannatryggingakerfið frumvarpið gerir ráð fyrir að félags og tryggingamálaráðherra fari með lífeyristryggingar en heilbrigðisráðherra verði áfram með forræði yfir slysa sjúkra og sjúklingatryggingum starfsemi tryggingastofnunar ríkisins verður skipt upp og mun hún færast undir félags og tryggingamálaráðuneytið og sjá um framkvæmd lífeyristryggingahluta almannatrygginga og laga um félagslega aðstoð úrskurðarnefnd almannatrygginga mun áfram starfa undir tryggingastofnun ríkisins en ákvarðanir vegna laga um almannatryggingar hvort sem þær varða lífeyristryggingar eða slysa og sjúkratryggingar verða áfram kæranlegar til nefndarinnar sett verði á fót ný stofnun undir heilbrigðisráðuneyti sem sjái um sjúkra og slysatryggingar ásamt kaupum á heilbrigðisþjónustu gert er ráð fyrir að tryggingastofnun ríkisins veiti hinni nýju stofnun þjónustu vegna slysa og sjúkratrygginga að minnsta kosti fyrst um sinn þar til ný stofnun tekur til starfa nema um annað verði samið gert er ráð fyrir að nánar verði kveðið á um skipulag og hlutverk þessarar stofnunar í sérstöku frumvarpi sem lagt verði fram á vorþingi tvö þúsund og átta með frumvarpinu er jafnframt lagt til að yfirstjórn málefna aldraðra og þjónusta við aldraða önnur en heilbrigðisþjónusta ásamt yfirstjórn framkvæmdasjóðs aldraðra færist til félags og tryggingamálaráðuneytis frá fyrsta janúar tvö þúsund og átta skilið verði milli veitingar heilbrigðisþjónustu við aldraða sem heilbrigðisráðuneytið mun áfram sinna og hins vegar búsetuúrræða og almennrar öldrunarþjónustu sem verður flutt til félags og tryggingamálaráðuneytis gestir nefndarinnar og umsagnaraðilar lýstu velflestir ánægju með meginatriði frumvarpsins nokkrir lýstu þó ákveðnum áhyggjum af flóknari rekstri hjúkrunarheimila sem munu samkvæmt frumvarpinu vera undir yfirstjórn tveggja ráðuneyta félags og tryggingamálaráðuneytis hvað varðar yfirstjórn búsetu og almennrar öldrunarþjónustu og heilbrigðisráðherra varðandi heilbrigðisþjónustu við aldraða á hjúkrunarheimilum meiri hlutinn tekur undir með umsagnaraðilum og gestum nefndarinnar sem lýstu ánægju með að málefni aldraðra væru flutt frá heilbrigðisráðuneytinu til félags og tryggingamálaráðuneytis sú tilhögun er meðal annars líkleg til að auðvelda flutning á málaflokki aldraðra til sveitarfélaga eins og stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar segir til um

veikindi og aldraðir einstaklingar glíma oft við fjölþætta sjúkdóma þeir einstaklingar þurfa ekki aðeins öldrunar og umönnunarþjónustu heldur faglega heilbrigðisþjónustu meiri hlutinn vekur athygli á athugasemdum í greinargerð við frumvarpið en þar kemur meðal annars fram að nokkurn tíma muni taka að skilja á milli almennrar öldrunarþjónustu og heilbrigðisþjónustu við aldraða og að gert sé ráð fyrir að ráðuneytin skilgreini þessa þætti nánar og móti hvernig samskiptum við öldrunarstofnanir og greiðslum til þeirra verði háttað í framtíðinni boðað er frumvarp um frekari breytingar á lögum um málefni aldraðra á vorþingi tvö þúsund og átta og að stefnt sé að því að þessari vinnu verði lokið fyrir fyrsta september tvö þúsund og átta meiri hlutinn telur að mikilvægt skref sé tekið með því að greina milli heilbrigðisþjónustu annars vegar og lífeyris og bótaréttar hins vegar með flutningi lífeyristrygginga til félags og tryggingamálaráðherra gefst möguleiki á einföldun á bótarétti lífeyrisþega og að einfalda almannatryggingakerfið sem er til hagsbóta fyrir lífeyrisþega jafnframt fagnar meiri hlutinn því að sett verði á fót stofnun sem taki við hlutverki tryggingastofnunar ríkisins að annast kaup greiðslur og samninga um heilbrigðisþjónustu og sinna slysa og sjúkratryggingum í kostnaðarmati fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins sem er fylgiskjal með frumvarpinu kemur fram að frumvarpið feli fyrst og fremst í sér orðalagsbreytingar sem tengdar eru flutningi málaflokka á milli ráðuneyta og því sé ekki gert ráð fyrir auknum kostnaði við framkvæmd verkefna heldur aðeins færslu fjárheimilda á milli ráðuneyta meiri hlutanum þykir rétt að benda á að ætíð megi reikna með auknum kostnaði þegar breytingar eins og um er að ræða eru gerðar

falli undir yfirstjórn félags og tryggingamálaráðherra í tuttugasta og sjöundu greinar frumvarpsins er kveðið á um að vistunarmat nái einungis til hjúkrunarrýma og hjúkrunarheimila enda er fyrst og fremst um að ræða mat á hjúkrunarþörf meiri hlutinn leggur til að jafnframt verði gert mat á þjónustuþörf vegna annarra stofnana fyrir aldraða sem tilgreindar eru í fyrsta tölulið fyrstu málsgrein fjórtándu grein laga um málefni aldraðra en það eru dvalarheimili sambýli og íbúðir sem sérhannaðar eru fyrir þarfir aldraðra sem eru ekki færir um að annast heimilishald félags og tryggingamálaráðherra setji reglugerð um framkvæmd mats á þjónustuþörf meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir nefndarálitið rita ásta möller formaður og áfram ágúst ólafur ágústsson pétur h blöndal ragnheiður ríkharðsdóttir árni páll árnason og ellert b schram virðulegi forseti eins og kom fram í nefndarálitinu hjá meiri hluta

ánægju sinni með meginatriði frumvarpsins en þar sem ég varð vör við ákveðinn misskilning varðandi heilbrigðisþátt öldrunarþjónustu í umsögn eins umsagnaraðila og sem rataði meðal annars í álit minni hluta heilbrigðisnefndar vil ég hafa nokkur orð um þetta efni eitt af markmiðum frumvarpsins er að flytja yfirstjórn öldrunarmála annarra en heilbrigðisþjónustu frá heilbrigðisráðherra yfir til félags og tryggingamálaráðherra þetta er hluti af samkomulagi ríkisstjórnarflokkanna við myndun ríkisstjórnarinnar og með hliðsjón af breyttum hugmyndum í öldrunarþjónustu málefni aldraðra hafa verið skilgreind undir heilbrigðisráðuneytinu um árabil og hefur það verið gagnrýnt og meðal annars á það bent að með því væri hætta á því að öldrun væri meðhöndluð sem heilbrigðismál á hinn bóginn verður að benda á að um sjö prósent þeirra sem eru sextíu og sjö ára og eldri eru það lasburða að þeir eru inniliggjandi á hjúkrunarrýmum heilbrigðisstofnana það þýðir að níutíu og þrjú prósent þeirra sem eru sextíu og sjö ára og eldri búa á eigin heimilum eða í félagslegum búsetuúrræðum með stuðningi og búa sjálfstæðri búsetu lausnir þessara níutíu og þrjú prósent aldraðra eru fyrst og fremst félagslegar þótt vissulega njóti margir þeirra heimahjúkrunar og annars stuðnings heilsugæslunnar eða annarra úrræða heilbrigðisþjónustunnar ég hef skoðað álit minni hluta heilbrigðisnefndar sem gerir nokkur atriði frumvarpsins að umfjöllunarefni og ég hlýt að staldra sérstaklega við það atriði sem ég nefndi hér á undan sem ég tel að sé ákveðinn misskilningur minni hluti heilbrigðisnefndar hefur misskilið þá breytingu sem lögð er til í frumvarpinu að færa yfirstjórn öldrunarmála annarra en heilbrigðisþjónustu frá heilbrigðisráðherra til félagsmálaráðherra og ég legg áherslu á orðin önnur en heilbrigðisþjónusta þannig segir í áliti minni hlutans meðal annars og með leyfi forseta hætt við því að slegið verði af faglegum kröfum um læknis og hjúkrunarþjónustu á öldrunarstofnunum gangi ákvæði tuttugustu greinar frumvarpsins fram tuttugasta grein fjallar um flutning málefna aldraðra yfir frá heilbrigðisráðuneyti til félagsmálaráðuneytis þá segir einnig í nefndaráliti minni hlutans eftirfarandi með leyfi forseta vandséð er hvernig fjárveitingar til að tryggja nauðsynlega mönnun fagmenntaðs fólks eigi að fást þegar fagleg yfirstjórn og fjármögnun er á höndum annars ráðuneytis því telur minni hlutinn að umræddur flutningur á faglegri yfirstjórn og fjármögnun geti leitt til þess að áherslur á hjúkrunarþjónustu á hjúkrunarheimilum breytist yfir í áherslur á almenna öldrunar og umönnunarþjónustu það yrði mikil þjónustuskerðing og afturför minni hlutinn hvetur því til endurskoðunar á þeim hugmyndum sem fram koma í frumvarpi þessu um að færa faglega yfirstjórn og fjármögnun hjúkrunarheimila frá heilbrigðisráðuneyti til félags og tryggingamálaráðuneytis ef þetta væri rétt lýsing á tilgangi frumvarpsins og á greinum frumvarpsins og ákvæðum frumvarpsins mundi ég deila þessum áhyggjum mínum með háttvirtum þingmönnum minni hlutans en það er ekki svo þetta er nefnilega misskilningur hjá minni hlutanum að fagleg yfirstjórn og fjármögnun hjúkrunarheimila verði á höndum félagsmálaráðuneytis hún er áfram á höndum heilbrigðisráðuneytis hér eftir sem hingað til og finnst mér það í rauninni alvarlegt að minni hlutinn frumvarpið nánar í tuttugustu greinar frumvarpsins segir að félags og tryggingamálaráðherra fari með yfirstjórn öldrunarmála samkvæmt lögum þessum og er þá vísað til laga um málefni aldraðra í nítjánda grein frumvarpsins sem er breyting á annarri grein laga um málefni aldraðra þar sem öldrunarmál eru skilgreind og þau eru skilgreind þannig þau mál sem varða aldraða og eru undir yfirstjórn félags og tryggingamálaráðherra til þeirra teljast þeir þjónustuþættir aðrir en heilbrigðisþjónusta sem aldraðir eiga rétt á samkvæmt lögum þessum og framkvæmdasjóður aldraðra ég legg áherslu á að með þessari breytingu eru öldrunarmál skilgreind sem þeir þjónustuþættir aðrir en heilbrigðisþjónusta sem aldraðir eiga rétt á samkvæmt lögum um málefni aldraðra jafnframt segir í tuttugustu greinar frumvarpsins eftirfarandi með leyfi forseta heilbrigðisráðherra fer með yfirstjórn heilbrigðisþjónustu við aldraða það er því óumdeilt að heilbrigðisþjónusta við aldraða er á hendi heilbrigðisráðherra og yfirstjórn heilbrigðisþjónustu inni á öldrunarheimilum er undir yfirstjórn heilbrigðisráðherra það er húsnæðisþátturinn og félagslegi þátturinn sem fer yfir til féalgsmálaráherra og uppbygging hjúkrunarheimila en allur rekstur fagleg yfirstjórn fjármögnun og fagleg yfirstjórn eru á hendi heilbrigðisráðherra það er því óskiljanlegt hvernig minni hluti heilbrigðisnefndar kemst að þeirri niðurstöðu að fagleg yfirstjórn og fjármögnun á hjúkrunarrýmum hjúkrunarheimila færist með frumvarpinu yfir til félags og tryggingamálaráðherra ég ætla að geta þess að ég fór yfir þetta atriði sérstaklega á lokafundi heilbrigðisnefndar þannig að þetta átti ekki að fara á milli mála það segir berum

aldraða lúti einhverjum öðrum reglum en heilbrigðisþjónusta við aðra aldurshópa varðandi fjármögnun þjónustunnar leggur í augum uppi að hin nýja stofnun sem mun sjá um kaup greiðslur og samninga um heilbrigðisþjónustu geri þjónustusamninga við hjúkrunarheimili um starfsemina sem snýr að heilbrigðisþjónustu og inni í því er meðal annars mönnun á þjónustunni mönnun starfsmanna við þjónustuna ef ég man rétt hafa háttvirtir þingmenn vinstri grænna sérstaklega kallað eftir að slíkir þjónustusamningar verði gerðir og það er nú ljóst að með þeim breytingum sem verða með þessu frumvarpi að lögum verður þeim að óskum sínum og minni hlutinn getur því andað rólegar og samþykkt þessa grein frumvarpsins án þess að vera nokkuð að tvínóna við það virðulegi forseti í nefndinni var mikið rætt um atriði sem varðar að sett yrði á laggirnar stofnun sem sér um kaupsamninga og greiðslur vegna heilbrigðisþjónustu í ræðu minni við fyrstu umræðu þessa frumvarps sem hér er komið til annarrar umræðu fór ég ítarlega yfir kosti þess og ókosti að aðgreina kaup og sölu á heilbrigðisþjónustu sem ég ætla ekki að endurtaka hér ég hlýt hins vegar að benda á að þessi breyting felur í sér nýja hugsun hér á landi og nýja nálgun í fjármögnun heilbrigðisþjónustu og samskipti ríkisins sem kaupanda þjónustunnar annars vegar og hins vegar þeirra sem veita þjónustuna og þeir sem veita þjónustuna geta jafnt verið ríkisfyrirtæki sjálfseignarstofnanir félagasamtök sveitarfélög eða einkaaðilar það er stefna þessarar ríkisstjórnar að auka samstarf við einkaaðila og aðra aðila um rekstur heilbrigðisþjónustu að setja á laggirnar nýja stofnun sem hefur það hlutverk að sjá um kaupsamninga og greiðslur til heilbrigðisþjónustu er rökrétt framhald af slíkri stefnu þó vissulega sé stofnuninni einnig ætlað að gera samninga við stofnanir á vegum ríkisins um heilbrigðisþjónustu meðal annars þá þjónustusamninga sem hafa verið ræddir gegnum tíðina að þyrfti að gera við öldrunarstofnanir tryggingastofnun ríkisins hefur um árabil gert samninga um heilbrigðisþjónustu við sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmenn nú er hins vegar gengið skrefinu lengra og gert ráð fyrir að sett verði á laggirnar ríkisstofnun sem sjái um kaup á heilbrigðisþjónustu færir almenning í umboði heilbrigðisráðherra þess má geta að í velflestum löndum heims hefur rekstur heilbrigðisþjónustu annars vegar og hins vegar lífeyristryggingakerfi sem erlendis hefur verið kallað social security verið aðgreint og sinn hvor aðilinn með umsjón með sitt hvorum þættinum eins og gert er ráð fyrir hér í þessu frumvarpi sem er nú til umfjöllunar fjármögnun heilbrigðiskerfisins hefur verið um árabil í gegnum föst fjárlög og hefur það verið lengi talin úrelt aðferð þar er horft til starfsemi stofnunar á fyrra ári og í grófum atriðum lögð til breyting á fjármagni að teknu áliti til þróunar verðlags frá fyrra ári þetta fjármögnunarkerfi gefur lítið svigrúm til breytinga með tilliti til tækniþróunar og framfara í heilbrigðisvísindum þó að það hafi dugað furðu vel hérna hjá okkur en það hefur verið gagnrýnt um árabil slíkt fjármögnunarkerfi hefur verið aflagt í nágrannalöndum okkar fyrir löngu síðan nýtt fjármögnunarkerfi sem byggir á kostnaðargreiningu er meðal þeirra aðgerða sem byggir meðal annars á að drg kerfi sem landspítalinn hefur verið að þróa í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum verði meðal annars lagt til grundvallar þessari nýju fjármögnunarleið hið sama má segja um rei matið sem hefur verið notað á öldrunarstofnunum um nokkurt skeið sem grundvöllur fjármögnunar öldrunarstofnana margar þjóðir hafa á undanförnum árum kosið að fara þá leið sem hér er lögð til það er að aðgreina kaupendur og seljendur og tengja þær umbótum í heilbrigðisþjónustu og ég endurtek að tengja þær umbótum í heilbrigðisþjónustu slíkt skipulag hefur í mörgum tilvikum reynst áhrifarík leið til að koma til móts við heilbrigðisþarfir fólks með markvissari forgangsröðun og aukinni skilvirkni í þjónustu það hlýtur að vera keppikefli allra sem er annt um þróun heilbrigðisþjónustu og því vekur andstaða stjórnarandstöðunnar að styðja við að slíkt kerfi atriði tekið upp andstaða við þetta kerfi vekur mikla furðu ég nefndi það við fyrstu umræðu um frumvarpið að alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur lagt sérstakar áherslur að nota kerfisbundin kaup á heilbrigðisþjónustu til að bæta virkni þeirra og árangur enda hefur þessi aðferð verið notuð til að bæta frammistöðu heilbrigðiskerfa og bæta nýtingu fjármagns til heilbrigðisþjónustu reynsla annarra þjóða bendir til margvíslegs árangurs við að taka upp markviss kaup á heilbrigðisþjónustu þessar aðferðir hafa leitt til þess að fyrir liggi nákvæmari skilgreining á hvernig verk eru framkvæmd og aukið eftirlit stjórnvalda um hvernig staðið er að framkvæmd þeirra þar með talið gæðum þjónustunnar reynslan til dæmis í bretlandi nýja sjálandi og svíþjóð hefur sýnt að aðskilnaður kaupanda og seljanda heilbrigðisþjónustu hafi leitt til þess að þjónusta hefur verið færð frá sjúkrahúslegu og til dag og göngudeilda í meira mæli sem hefur farið saman við tækniþróun og framfarir í heilbrigðisvísindum jafnframt hefur það aukið vægi neðri stiga heilbrigðisþjónustu sem er ekki eins sérhæfð til dæmis heilsugæslu og félagslegar þjónustu á kostnað sjúkrahúsa heldur miklu nær hafi þjónustan verið færð á rétt þjónustustig og bætt þörfum skjólstæðinga með réttum hætti almennt má segja að reynsla annarra þjóða nágrannaþjóða okkar sýni okkur að breyttar áherslur í fjármögnun heilbrigðisþjónustu frá beinum fjárveitingum til fjárveitinga sem bundnar eru meðferð skjólstæðinga hafi leitt til aukinnar samþættingar þjónustu við skjólstæðinga á öllum stigum heilbrigðisþjónustu og annarrar samfélagslegrar þjónustu þá hefur áhersla á árangur meðferðar leitt til markvissari vinnubragða í þjónustu og bætt frammistöðu þeirra sem veita þjónustuna og þar með gæði hennar jafnframt því sem hún hefur minnkað stjórnunarkostnað að lokum vil ég nefna að þessi aðferðafræði gefur aukna möguleika á að koma á samkeppni milli seljenda um verð og gæði þjónustunnar óháð því hvaða rekstrarform liggi þar að baki að lokum virðulegi forseti í ljósi þeirrar umræðu fyrr í dag er ástæða til þess að taka fram að breytingarnar munu ekki draga úr ábyrgð stjórnvalda á að standa undir fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar né að það feli í sér auknar álögur á skjólstæðinga eða sjúklinga það er öðru nær eftirlit með framkvæmd hennar verður ekki